virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um afnám laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú um eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara með síðari breytingum og breytingu á lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins með síðari breytingum

um eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara verði afnumin og að eftirleiðis skuli gilda um alþingismenn ráðherra hæstaréttardómara og forseta íslands almennar reglur um lífeyriskjör opinberra starfsmanna með lögum þessum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú sem leystu af hólmi enn eldri ákvæði í nokkrum sérlögum voru æðstu embættismönnum þjóðarinnar

og þeim tryggð ákveðin lágmarksréttindi til eftirlauna umfram þau réttindi sem opinberir starfsmenn njóta samkvæmt lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins reyndar höfðu umtalsverð sérkjör verið til staðar í eldri lögum eins og áður sagði yfirlýstur tilgangur þeirra laga

en það er skemmst frá því að segja og er vel kunnugt að lögin hafa hins vegar sætt margs konar og harðri gagnrýni frá byrjun til að mæta henni var lögunum loks breytt á nýliðnu haustþingi og dregið úr réttindum án þess að þau væru þó afnumin að fullu þrátt fyrir þær breytingar er engu að síður ljóst að ýmsir þættir í eftirlaunakerfi æðstu embættismanna þjóðarinnar

og segja má að eftirlaunakerfi æðstu embættismanna þjóðarinnar mæti ekki almennum skilningi eða stuðningi í þjóðfélaginu heldur þvert á móti við því þarf að bregðast meðal annars til að varðveita nauðsynlegt traust milli almennings og ráðamanna í þessu frumvarpi er því lagt til að gengið sé hreint til verks og að lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú verði afnumin og þannig komið á fullu samræmi í lífeyrismálum ráðamanna og almennings í fyrsta kafla frumvarps þess sem ég mæli hér fyrir er lagt til að frá og með fyrsta apríl næstkomandi auðnist alþingi að ljúka afgreiðslu málsins vel fyrir þann tíma falli úr gildi lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú en þau haldi þó gildi sínu gagnvart hæstaréttardómurum sem skipaðir hafa verið fyrir gildistöku laganna sem og

er því um sólarlagsákvæði að ræða fyrir viðkomandi einstaklinga á meðan þeir gegna þeim embættum sem þeir gera í dag verði frumvarpið að lögum hefur afnám laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú ekki í för með sér að þau réttindi sem einstaklingar hafa áunnið sér á gildistíma laganna skerðist afturvirkt heldur haldast þau óbreytt sem geymd réttindi með vísan til nítjánda grein laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú er með frumvarpinu jafnframt kveðið á um að ef sá sem fær greidd eftirlaun samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú eða samkvæmt eldri lögum er giltu um eftirlaun alþingismanna og ráðherra fyrir þrítugasti desember tvö þúsund og þrjú og gegni starfi á vegum ríkisins stofnana þess eða félaga í meirihlutaeigu þess komi launagreiðslur fyrir það starf að fullu til frádráttar eftirlaunum regla þessi er til samræmis við þá umræðu sem átt hefur sér stað í þjóðfélaginu allt frá gildistöku laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú að ekki þyki forsvaranlegt að greiða óskert eftirlaun samhliða störfum á vegum ríkisins í öðrum kafla frumvarpsins er lagt til að gerð verði nauðsynleg breyting á lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins til að tryggja að þeir aðilar sem lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú ná til eigi við brottfall laganna aðild að a deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins þar sem umræddir einstaklingar eru að frátöldum hæstaréttardómurum ekki starfsmenn ríkisins í skilningi laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er lagt til að viðkomandi aðilar verði sérstaklega tilgreindir í aðildargrein þriðju grein laga númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö við hlið annarra starfsmanna ríkisins um starfsmenn ríkisins og þá aðila sem tilgreindir eru í lögum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú gilda þá sömu reglur samkvæmt lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö verði frumvarp þetta að lögum lög númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrjú ná að jafnaði til innvinnslu eftirlaunaréttinda sjötíu og sjö starfandi einstaklinga auk geymdra réttinda þeirra sem áður hafa gegnt þessum störfum alls áttu sex hundruð þrjátíu og þrír einstaklingar réttindi samkvæmt lögunum í árslok tvö þúsund og sjö og nam áfallin eftirlaunaskuldbinding ríkissjóðs vegna þeirra rúmlega tólf milljörðum króna samkvæmt frumvarpinu eru áunnin réttindi varðveitt og því munu áhrif þess á skuldbindingar ríkissjóðs koma fram smám saman eftir því sem árin líða þó frumvarpið verði að lögum er ekki gert ráð fyrir að það leiði til mikillar lækkunar á eftirlaunagreiðslum ríkissjóðs næstu árin heldur munu áhrif þess fyrst og fremst koma fram í lækkun á gjaldfærðri eftirlaunaskuldbindingu ríkissjóðs í ríkisreikningi megináhrif frumvarpsins á útgjöld ríkissjóðs felast í því að réttindaávinnsla samkvæmt lögum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og þrír hættir og bindur ríkissjóði ekki þyngri bagga en orðið er unnið hefur verið tryggingafræðilegt mat fyrir fjármálaráðuneytið á áhrifum frumvarpsins þar er gengið út frá hópnum sem átti réttindi samkvæmt gildandi lögum í árslok tvö þúsund og sjö og skuldbindingar vegna hópsins reiknaðar fram í tímann að öðru óbreyttu til langs tíma litið mun afnám laganna leiða til þess að þessi sérstaka skuldbinding vegna alþingismanna og ráðherra mun fjara alveg út samkvæmt þessu mati er áætlað að verði frumvarpið að lögum megi að öðru óbreyttu gera ráð fyrir að strax við gildistöku laganna lækki heildarskuldbinding ríkissjóðs vegna alls hópsins sem lögin ná til og verði þrjú hundruð fimmtíu og sex milljónir króna lægri en í árslok tvö þúsund og sjö og að eftir fjögur ár hafi skuldbindingin lækkað um sextán hundruð áttatíu og níu milljónir króna eða sem svarar til fjórtán prósent af skuldbindingunni í árslok tvö þúsund og sjö ef eingöngu er litið á hóp starfandi alþingismanna og ráðherra þá námu þessar sérstöku skuldbindingar vegna þeirra um einn komma átta milljörðum króna í árslok tvö þúsund og sjö en eru taldar lækka um tæp fjögur prósent við gildistöku verði frumvarpið að lögum og um nálægt fjörutíu prósent eða hátt í sjö hundruð milljóna króna að fjórum árum liðnum frú forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu ég segi að lokum að mér er sérstök ánægja að mæla hér fyrir þessu frumvarpi og vona að með því og afgreiðslu þess hér á alþingi ljúki tiltekinni sögu sem lítil eftirsjá að